Ho fatto un'interrogazione per sapere anche dell'aereo malese, perché prima si diceva che è stato un missile russo, adesso invece vengono fuori proiettili che forse sono ucraini.

Ne pagano le conseguenze centinaia di milioni di europei, solo perché dovete difendere l'America dai loro interessi. Io credo che invece con la Russia occorra collaborare, perché altrimenti questa Europa che già è invertebrata contro i clandestini, perché non è capace di trovare una soluzione ai clandestini, contro gli islamici, perché non è capace di trovare una soluzione sugli islamici, e lo fa adesso con la Russia.

Qui non ci sono gli euroscettici o gli europeisti, qui ci sono solo gli europirla, che non fanno gli interessi del popolo europeo e non fanno gli interessi di chi ha aziende, economie che lavorano con la Russia.